Anexia Krymu, invázia Ruska vo východnej Ukrajine a ruská propaganda však potrebujú jasné a rýchle politické reakcie. Musíme redefinovať svoju politiku voči Rusku a vidieť ho také, aké je, a nie také, aké by sme ho chceli vidieť. Musíme byť jednotní, inak dôjde ku kríze hodnôt, z ktorej budeme len ťažko hľadať cestu. Je nebezpečné povyšovať záujmy svojich krajín nad hodnoty mierového usporiadania v Európe. Môže to zanechať na európskej politike hlboké jazvy. O situácii na východnej Ukrajine sme hovorili, že by sme z nej nemali dopustiť vytvorenie ďalšieho zamrznutého konfliktu.